alexander stefánsson fyrrverandi alþingismaður og ráðherra andaðist í gær miðvikudaginn tuttugasta og áttunda maí hann var áttatíu og fimm ára að aldri alexander stefánsson fæddist í ólafsvík sjötta október nítján hundruð tuttugu og tveir foreldrar hans voru hjónin stefán sumarliði kristjánsson vegaverkstjóri og svanborg maría jónsdóttir húsmóðir auk skyldunáms lauk alexander stefánsson héraðsskólaprófi á laugarvatni árið nítján hundruð fjörutíu og samvinnuskólaprófi í reykjavík árið nítján hundruð fjörutíu og þrjú að námi loknu var alexander stefánsson starfsmaður við kaupfélagið dagsbrún í ólafsvík

oddviti og síðan sveitarstjóri nítján hundruð sextíu og sex til nítján hundruð sjötíu og átta alexander vann mikið fyrir ólafsvíkursöfnuð og kirkjuna var söngmaður góður og formaður sóknarnefndar í áratugi í alþingiskosningunum nítján hundruð sjötíu og átta var hann kjörinn alþingismaður fyrir framsóknarflokkinn í vesturlandskjördæmi og sat á alþingi til nítján hundruð níutíu og eitt á árunum nítján hundruð sjötíu og tvö til nítján hundruð sjötíu og fjögur sat hann þrisvar á alþingi sem varaþingmaður sat á fjórtán þingum alls hann var fyrsti varaforseti neðri deildar nítján hundruð sjötíu og níu til nítján hundruð áttatíu og þrjú er ný ríkisstjórn var mynduð eftir alþingiskosningarnar nítján hundruð áttatíu og þrjú varð hann félagsmálaráðherra í ríkisstjórn steingríms hermannssonar gegndi hann embætti félagsmálaráðherra fram yfir kosningarnar nítján hundruð áttatíu og sjö alexander stefánsson kom víða við í félags og framfaramálum hann var formaður samtaka sveitarfélaga á vesturlandi frá stofnun þeirra nítján hundruð sextíu og níu til nítján hundruð sjötíu og sex í stjórn sambands íslenskra sveitarfélaga nítján hundruð sjötíu og fjögur til nítján hundruð áttatíu og tvö varaformaður síðustu fjögur árin í stjórn hafnasambands sveitarfélaga nítján hundruð sextíu og níu til nítján hundruð áttatíu og tvö og stjórn innheimtustofnunar sveitarfélaga frá upphafi nítján hundruð sjötíu og eitt til nítján hundruð áttatíu og tvö í bankaráði útvegsbanka íslands sat hann nítján hundruð sjötíu og sex til nítján hundruð áttatíu og þrjú er þá fátt talið af margvíslegum forustustörfum hans í sveitarstjórnarmálum heilbrigðismálum og fjármálum sveitarfélaga og ríkisins alexander stefánsson kom til alþingis margreyndur félagsmálamaður eftir áratugastörf í atvinnulífinu og sveitarstjórn í heimahéraði og var vel búinn til starfa á vettvangi þjóðmála hér voru honum falin mikilvæg ábyrgðarstörf þau rækti hann af kostgæfni og naut virðingar jafnt samherja sem andstæðinga í stjórnmálum var